Hvala za besedo, lepo pozdrav vsem. Dejstvo je, da imamo sodstvom v tej državi težave, če to priznamo ali ne, ne rečem, da veliko sodnikov ne dela v redu, in zato je še bolj krivično do teh, da padejo v neko čudno luč, zato ker se nam dogajajo različne anomalije, nekateri delajo v redu in tem vsa zahvala za njihovo delo, ampak v zadnjih letih smo s strani sodstva priča mnogim čudnim postopkom in odločitvam, in več kot očitno je, da nekaj ne teče v redu, imamo ogromno sodb, ki so padle, in zelo odmevne sodbe, omenjena je že bila Patria, primer Novič, primer Balkanski bojevnik, danih je bilo en kup ovadb v zdravstvu, zgodi se nič, ovadbe preiskovalna komisija na temo bank, zgodi se nič, kljub mnogim dokazom, tudi sama sem vodila preiskovalno komisijo, ki se ukvarjala z županom Jankovićem, posredoval ogromno dokazov na Nacionalni preiskovalni urad, se ne zgodi nič oziroma še huje, v enem primeru, ko ima tožilstvo prisluhe in dokaz, da je gospod Janković zahteval spolne usluge v zameno za zaposlitev, ta država te dokaze uniči, obsodi pa nekoga, za katerega pa nima nobenega dokaza, torej več kot očitno stvari ne funkcionirajo, in, že državljani več ne verjamejo v sodstvo. Imamo največ sodnikov na prebivalca, obenem največ zaostankov, ki jih sicer nekako odpravljajo, če če bi ljudje umirali tako kot v čakalnih vrstah, bi mogoče malo bolj intenzivno to odpravljali, ker pa pač sodni postopki, če trajajo leta in leta, smo se nekako s tem že sprijaznili, torej največ sodnikov na prebivalca, največ zaostankov, prvi smo kršitvah človekovih pravic, torej ko ljudje iščejo pravico, hvala bogu, da je nad nami Evropska unija oziroma sodišče za človekove pravice, sicer bi nekateri še vedno živeli v iluziji, da pri nas vse teče lepo in tako, kot je treba, k sreči se sedaj ljudje odločajo potem, ko ne dosežejo pravice tukaj za pritožbo na sodišče za človekove pravice, in to tudi dobijo, torej Slovenija prva po kršitvah človekovih pravic, sojenje v nerazumnem roku, sojenje, torej krivične sodbe, in potem se zadeva vrne v Slovenijo in država, torej vsi davkoplačevalci, plačujemo odškodnine za slabe odločitve naših sodnikov, zdaj, zvoniti bi morali vsi alarmi in morali bi se potruditi, da odpravimo anomalije, jaz ne bom tako, kot moj kolega Žan, ki pravi, da je vse zanič, ni ne, najbrž v v sodstvu, ampak če so problemi in če neke stvari ne funkcionirajo, nam ne koristi, da to pometamo pod preprogo, ampak bo koristilo samo, če bomo take stvari popravljali in izločali tiste, ki delajo slabo, še en primer v zadnjem času. Skladiščnik Uroš Smiljić, ki je, poskrbel, da so ljudje preskakovali čakalne vrste v zameno za dvajset tisoč evrov, dokazano, da je ta denar prejel, obsojen, ampak sodišče odredi, da mora klinični center sprejeti nazaj v službo, pa saj se nam vsi smejijo. Kako lahko sodnik nekoga, ki ga je obtožil, obsodil za korupcijo, istočasno reče, da ga mora ta klinični center nazaj sprejeti v službo? Namesto da bi človek sedel v zaporu, bo zdaj šel nazaj v službo, pač, recimo, da ne bo več jemal od ljudi denar za preskakovanje vrst, ampak, halo, pa kakšna država smo mi? Kolegica Anja je povedala primer sodnikov, ki so bili na pikniku SD-ja, eden od sodnikov je povedal, da to hodi že dvajset let, torej najbrž drži, kar je povedal kolega Mahnič, da se v sodstvu ni spremenilo veliko, imamo tudi fotografije sodnice, ki, pleše in se veseli v pionirskih kapicah oziroma pionirski opremi in s kapico z rdečo zvezdo, celo predsednica, mislim, da je sodišča, in potem se sprašujemo, kaj se nam v sodstvu dogaja, in spet po krivici obsojamo tudi tiste, ki delajo v sodstvu dobro, zato je ena preiskovalna komisija, ki bi posvetlila en primer, ker z veliko dokazi lahko že danes vidimo, da je res šlo za politični pregon, ne pa, ne pa dejansko očitana kazniva dejanja in tako naprej, praktično vsi postopki ali pa večina njih so že padli, neki tak preizkusni kamen, do koliko zdržimo in koliko bo šlo, zato jaz podpiram, zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, tudi mnenja zakonodajno-pravne službe ne razumem tako kot nekateri od vas, zakonodajno-pravna služba je v določenih stvareh rekla, da mora biti bolj zamejeno oziroma bolj določeno, kaj se bo preiskovalo, ni pa rekla, da se, da tega ne smemo pač narediti, torej ustanoviti preiskovalno komisijo za ta primer, torej jaz bom, glasovala za to, želim si predvsem, da se tudi znotraj sodstva nekatere stvari spremenijo in zgodijo, saj mislim, da se dogajajo. Ampak zakaj se dogaja? Zato ker se deset let že malo drugače pogovarjamo o našem sodstvu, ker se pogovarjamo o rezultatih, ker se pogovarjamo o statistikah, ki sem jih naštela prej, torej prvi po po kršitvah, deset let nazaj, ko sem bila jaz prvič izvoljena v državni zbor štirinajst let nazaj, smo vsakič slišali, da se o sodstvu ne sme govoriti, da se ne sme komentirati in tako naprej, hvala bogu, smo od takrat že precej napredovali in se zdaj sme o tem govoriti, tako kot se lahko kritizira tudi vse druge v tej državi, ki svoje službe ne opravljajo dobro, smo pa še daleč od tega, da bi, lahko učinkovito nadzorovali tudi sodstvo, en ena od, možnosti so javne obravnave in tako naprej, in kar precej takih predlogov smo v poslanski skupini SDS že dali, pa niso bili sprejeti, zato se danes pogovarjamo o preiskovalni komisiji, ki jo predlaga državni svet, in jaz seveda ta predlog podpiram.